Lieber Herr Gahler, vielen Dank für Ihren Bericht. Weitgehend sind wir mit dem, was Sie aufgeschrieben haben, einverstanden, und deshalb werden auch die allermeisten meiner Kollegen ihm zustimmen. Gemeinsame Verteidigungspolitik ermöglicht mehr Effizienz und das hat mit sinnloser Aufrüstung nichts zu tun schafft die Luft, die man braucht auch für neue Investitionen, weil es eben auch neue Herausforderungen gibt. Und es hat etwas zu tun mit mehr Verantwortung auch in unserer Nachbarschaft. Ob wir das nun wollen oder nicht, wir haben uns darauf einzustellen. Vier Dinge müssen allerdings auch klar sein. Erstens Territorialverteidigung ist Sache der NATO und nicht einer Mini NATO, die sich EU nennt. Zweitens Neue Aufgaben kosten Geld. Wir müssen mit den Mitgliedstaaten darüber sprechen, wie diese Kosten dieser neuen Aufgaben zustande kommen sollen, wie man sie decken will. Drittens Wir sind dafür, dass es einen Parlamentsvorbehalt für rein militärische Missionen gibt

Und letztlich sind wir der Meinung, dass die militärische Komponente eben nur Teil einer ganzheitlichen Außenpolitik ist. Wir sind stolz auf die Soft Skills, die die EU entwickelt hat, und die EU sollte sie auch weiterentwickeln.